Erste Schwäche Das Register wird nicht verbindlich. Zweite Schwäche Es erfasst die Lobby in den Hauptstädten nicht. Wir haben das ja auf besonders beeindruckende Weise bei dem Dossier CO 2 und Autos gesehen, als nach einem abgeschlossenen Vermittlungsverfahren eine Regierung interveniert hat und sogar Spenden von einem betroffenen Unternehmen in Höhe von Hunderttausend Euro erhalten hat. Drittens Das neue Register bringt kein Licht in das schwarze Loch der Lobbypolitik die Rechtsanwaltskanzleien. Es ist einfach nicht hinnehmbar, dass diese bestbezahlten Lobbyisten in Brüssel und das wird wohl nicht ohne Grund sein immer noch Schlupflöcher haben. Wir brauchen hier eine Lösung, weil das System sonst komplett unterwandert wird. Mich stört auch und das ist vielleicht auch etwas, was Sie an den Präsidenten weitergeben können dass wir hier im Haus einen besonders krassen Fall von einer Lobbytätigkeit haben, die sich hinter einer Anwaltstätigkeit versteckt. Leider sitzt unser Präsident, Herr Schulz, seit Wochen auf einem Brief, der wesentlich mithelfen könnte, Licht in diese Affäre zu bringen, und ich hoffe, dass Herr Schulz noch diese Woche Zeit findet, diesen Brief zu unterschreiben und auf den Weg zu bringen.